Hvala. Ker so naši otroci in njihov razvoj najbolj pomemben, in, ker na mladih svet stoji, predlagam, da se opravi širša razprava na naslednji seji. Hvala.